Ich kann als Deutsche nur sagen, als ich jung war, habe ich Schüler, junge Leute beneidet, die in mehrsprachigen Ländern mit viel besseren Chancen aufgewachsen sind.

Monaten wirklich das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zurückzugeben. Wir haben viel eingebüßt. Früher war Europa das Versprechen gegen Krisen, gegen Unsicherheit, für Freiheit, aber auch für eine konstante Verbesserung der Lebensverhältnisse. Dieses Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist im Moment nicht mehr vorhanden, und ich glaube,

sehen, wie Dinge auseinanderdriften, wie Brüche stärker werden. Es ist viel diskutiert worden über die unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Mitgliedstaaten. Das müssen wir angehen. Es ist richtig, über Strategien der Lohn und der Steuerpolitik von Brüssel aus mitzuentscheiden.

Ich sage auch dazu, dass ich glaube, dass die sozialen Verhältnisse uns sehr stark beschäftigen müssen, wenn die Leute immer wieder in den Geberländern in der Zeitung lesen, dass man in Deutschland mit 67 in die Rente geht, und in anderen Ländern muss man noch nicht einmal 60 Jahre alt sein. Das ist auf Dauer keine Voraussetzung für Solidarität.